Señor Presidente, creo que es una hipocresía venir aquí a hablar de derechos humanos, presentando a la Unión Europea como defensora de los mismos, cuando la Unión Europea mantiene relaciones comerciales preferentes con Israel, uno de los mayores violadores de derechos humanos del mundo, con la ocupación, con el a los palestinos y palestinas, con las bombas en Gaza. Un gobierno criminal que asesina al pueblo palestino y que mantiene un bloqueo ilegal e inhumano en la Franja de Gaza. Y, en Gaza, se encuentra la candidata al Senado español por Izquierda Unida Unidad Popular Jaldía Abubakra está retenida por el Gobierno de Israel. Una ciudadana europea a la que no dejan salir, como a miles de palestinos y palestinas que están en la cárcel más grande del mundo la Franja de Gaza.

Exigimos a las autoridades de la Unión Europea que dejen de ser cómplices de la vulneración de derechos humanos de Israel, y queremos libertad para Jaldía y para todo el pueblo palestino.